Für 2007 bis 2013 stehen dem Europäischen Sozialfonds 75 Milliarden Euro zur Verfügung, fast 8 des Budgets der EU. Da die ESF Gelder aus Brüssel nur dann fließen, wenn die Mitgliedstaaten kofinanzieren, sind es an die 150 Milliarden Euro zur Schaffung von mehr und besseren Jobs. ESF Gelder landen erfreulicherweise nicht in irgendwelchen unnötigen Studien, sondern kommen direkt bei den Betroffenen an. Das macht sie so wertvoll, das macht sie erlebbar für diejenigen, die langzeitarbeitslos sind, für Migranten, für junge Menschen, die ihre fehlenden Schulabschlüsse nachholen können, für zehntausende von Auszubildenden und Umschülern, für Beschäftigte, die sich weiterbilden wollen, und für potenzielle Existenzgründer. Also eine große Breite von Zielgruppen.

Wir müssen regionale Besonderheiten berücksichtigen.

Nötig ist auch die optimale Abstimmung mit Programmen wie Daphne oder PROGRESS. Ich bejahe mehr Flexibilität, einfachere Kontrollen und transparentere Mittelzuweisungen. Ich bin aber gegen einen separaten Ordnungsrahmen beim ESF und bin dafür, dass er in der Verordnung für Strukturfonds verbleibt. Auf diese Weise ist die Regulierung der Förderfähigkeit von Ausgaben auf der Ebene der Mitgliedstaaten gesichert. Deshalb habe ich mit 45 Kolleginnen und Kollegen den Änderungsantrag Nr. 1 eingebracht, für dessen Unterstützung ich bei der gleich anstehenden Abstimmung herzlich bitte.